ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um kosningar til alþingis númer tuttugu og fjögur tvö þúsund með síðari breytingum

flutningsmenn ásamt mér að þessu frumvarpi eru háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir atli gíslason grétar mar jónsson og höskuldur þórhallsson þetta frumvarp er einfalt í sniðum efnisatriði þess eru þau að leggja til að við lögin um kosningar til alþingis bætist nýir málsliðir annars vegar við tólfta grein laganna og hins vegar við fyrstu málsgreinar þrettándu greinar laganna en þessar greinar fjalla um landskjörstjórn annars vegar og yfirkjörstjórnir hins vegar en í tólftu greinar laganna um kosningar til alþingis segir með leyfi forseta alþingi kýs eftir hverjar almennar alþingiskosningar fimm manna landskjörstjórn og jafnmarga til vara landskjörstjórn velur sér sjálf oddvita og skiptir að öðru leyti með sér verkum tilvitnun lýkur og hér er lagt til að við þessa grein bætist málsliður tveir nýir málsliðir svohljóðandi með leyfi forseta nú fær framboð sem á fulltrúa á alþingi ekki kjörinn fulltrúa í yfirkjörstjórn og skal því þá heimilt að tilnefna áheyrnarfulltrúa til setu í henni áheyrnarfulltrúi hefur sama rétt og kjörinn fulltrúi annan en atkvæðisrétt í annarri grein frumvarpsins er gert ráð fyrir því að það bætist tveir nýir málsliðir við fyrstu málsgreinar þrettándu greinar en í þeim málslið í þrettándu greinar segir

hér er lagt til að við þetta bætist eftirfarandi málsliðir með leyfi forseta nú fær framboð sem á fulltrúa á alþingi ekki kjörinn fulltrúa í yfirkjörstjórn og skal því þá heimilt að tilnefna áheyrnarfulltrúa til setu í henni áheyrnarfulltrúi hefur sama rétt og kjörinn fulltrúi annan en atkvæðisrétt í þriðja lagi og í þriðju grein er gerð samsvarandi tillaga um breytingu á lögum um kosningar til sveitarstjórna en þar er í fjórðu málsgrein fjórtándu greinar segir í þeim lögum með leyfi forseta í hverri kjörstjórn eiga sæti þrír aðalmenn og þrír varamenn sem allir skuli eiga kosningarrétt í sveitarfélaginu kjörstjórn kýs sér oddvita og ritara úr sínum hópi hér er lagt til að tveir málsliðir nýir bætist við svohljóðandi með leyfi forseta nú fær framboð sem fulltrúa á í sveitarstjórn ekki kjörinn fulltrúa í yfirkjörstjórn og skal því þá heimilt að tilnefna áheyrnarfulltrúa til setu í kjörstjórninni áheyrnarfulltrúi hefur sama rétt og kjörinn fulltrúi annan en atkvæðisrétt tilvitnun lýkur þannig að efnisatriði þessa frumvarps og tillagnanna um breytingu á lögum um kosningu til alþingis og annars vegar á sveitarstjórnum hins vegar er skýr hér er ég að leggja til ásamt meðflutningsmönnum mínum að framboð sem á fulltrúa annars vegar á alþingi og hins vegar í sveitarstjórn en fær ekki kjörinn fulltrúa í annars vegar landskjörstjórn og hins vegar yfirkjörstjórn eigi rétt á því að tilnefna áheyrnarfulltrúa til setu í þessum stjórnum kosningarrétturinn er einn mikilvægasti rétturinn í lýðræðissamfélagi en lýðræði er þó ekki tryggt þótt kosningarréttur sé til staðar við verkum það að það eru mýmörg dæmi um ríki þar sem aðeins einn flokkur hefur fengið að bjóða fram eða þar sem ríkjandi stjórnvöldum er tryggður sigur í kosningum með kosningasvindli kjörstjórnir gegna þannig mikilvægu hlutverki við að tryggja að kosningar fari rétt og eðlilega fram þær séu leynilegar og úrslit kosninga séu í samræmi við það sem kjósendur hafa raunverulega kosið þetta er mikilvægt að hafa í huga og þó að við höfum ekki átt því að venjast hér á landi að það væri farið með kosningaúrslit með þeim hætti sem við þekkjum víða frá úr heiminum að þá breytir það engu um það að tilgangur kjörstjórna og markmið þeirra að sjá um að kosningar fari rétt og eðlilega fram er að sjálfsögðu jafn mikilvægur hér eins og annars staðar starf kjörstjórna er í raun heldur ekki flokkspólitískt í eðli sínu það er fyrst og fremst lýðræðislegs eðlis og það er mikilvægt að tryggja hagsmuni og sjónarmið sem allra flestra innan þeirra þess vegna er það mitt mat og okkar flutningsmanna að það hljóti að teljast eðlilegt að allir flokkar og framboðslistar að minnsta kosti sem þegar eiga fulltrúa á alþingi eigi í sveitarstjórnum geti tekið þátt í störfum kjörstjórna nú væri auðvitað hægt að velta því fyrir sér hvort þessi réttur ætti ekki að gilda um hvern þann aðila sem hyggst bjóða fram og það væri alveg hægt að færa rök fyrir því en hér er ekki talin ástæða til að ganga svo langt heldur fyrst og fremst að tryggja það að þeir sem þegar hafa hlotið kosningu geti tryggt áheyrnarfulltrúa að minnsta kosti til setu í kjörstjórnum ég vek athygli á því í greinargerð með þessu frumvarpi að eftir alþingiskosningar í vor þá höfðu farið fram kosningar í landskjörstjórn yfirkjörstjórnir í hverju kjördæmi hér á háttvirtu alþingi og vegna þess hvaða regla gildir hlutfallskosningareglan að þá hafi það orðið til þess vegna þess að kjörstjórnirnar eru skipaðar fimm mönnum að þá hafi stjórnarmeirihlutinn tilnefnt fjóra af fimm fulltrúum í öllum kjörstjórnum það þýðir að þeir stjórnmálaflokkar sem núna starfa saman í meiri hluta í ríkisstjórn hafa áttatíu prósent allra kjörstjórnarmanna eða tilnefna áttatíu prósent allra kjörstjórnarmanna í landinu

enda þótt þeir hafi ekki svo mikið fylgi á bak við sig en þeir hafa engu að síður um tvo þriðju hluta þingmanna á bak við sig það hlýtur að vera sanngirnissjónarmið og því var hreyft við formenn þingflokka hér í vor þingflokka stjórnarflokkanna að semja um jafnari og réttlátari skiptingu sæta í kjörstjórnum þannig að stjórnarandstöðuflokkarnir núverandi hefðu að minnsta kosti hlutdeild í kjörstjórnum á við kjörfylgi sitt en það var ekki talið eða að minnsta kosti var það ekki niðurstaðan að það væri vilji til þess að koma til móts við það sjónarmið og þess vegna meðal annars er þetta frumvarp flutt ég held reyndar að það hafi nú verið í raun bara misskilningur hjá þeim sem stóðu að þeirri ákvörðun að

og það hlýtur að vera allra hagur allra stjórnmálaflokka burtséð frá því hvort þeir eru í stjórn eða stjórnarandstöðu það á nú fyrir flestum flokkum að liggja að starfa bæði í stjórn og stjórnarandstöðu þannig að það hlýtur að vera hagsmunamál allra að það sé tryggð öll sjónarmið inni í kjörstjórninni auðvitað hefði verið hægt að fara þá leið að leggja til að allir flokkar ættu hreinlega fulltrúa í kjörstjórninni og við veltum því aðeins fyrir okkur flutningsmenn þessa frumvarps hvort við ættum að leggja það til að allir flokkar sem eiga setu á alþingi eigi alltaf fulltrúa í öllum kjörstjórnum en við töldum eftir að hafa ráðfært okkur við lögfróða menn að það gæti orðið flókið í framkvæmd og kjörstjórnirnar gætu þar af leiðandi þurft að vera býsna fjölmennar ef það ætti að tryggja það og hugsanlega misstórar eftir kjördæmum þannig að þess vegna var það niðurstaðan að leggja hér til tiltölulega ég vil segja hóflega leið það er að tryggja að minnsta kosti áheyrnarfulltrúa í kjörstjórnum við teljum að þetta sé góð leið til þess að taka á þeim lýðræðishalla sem við teljum að eigi sér stað í kjörstjórnum í dag og bendum hér sem sagt á það í greinargerð að það hefði verið hægt að fara fleiri leiðir en við leggjum þessa leið til hér nú ég þarf út af fyrir sig ekki frú forseti að hafa mikið fleiri orð um þetta frumvarp þetta á sem sagt bæði við um kosningar til alþingis og um kosningar til sveitarstjórna ég tel eðlilegt að það gildi það sama um hvoruttveggja nú ég vil kannski líka geta þess að ég legg að sjálfsögðu til að þetta frumvarp gangi til háttvirtrar allsherjarnefndar til meðferðar og annarrar umræðu að lokinni þessari umræðu ég vil þó vekja athygli á því að lögin um kosningar til sveitarstjórna heyra nú undir samgönguráðuneytið áður undir félagsmálaráðuneytið

en ég vil hreyfa því hér sem ég hygg að ég hafi látið koma fram í umræðum að minnsta kosti í þingnefnd um það frumvarp að mér finnst og hefur alltaf þótt dálítið sérkennilegt að lögin um kosningar til sveitarstjórna og umsýsla með sveitarstjórnarkosningum heyri undir félagsmálaráðuneytið eins og var og nú samgönguráðuneytið en ekki dómsmálaráðuneytið ég sé enga sérstaka ástæðu til þess að framkvæmd kosninga jafnvel þó þær séu til sveitarstjórna

það ráðuneyti sem fer með sveitarstjórnarmál mér finnst miklu eðlilegra að kosningar almennt hvort sem það eru forsetakosningar alþingiskosningar eða sveitarstjórnarkosningar heyri undir eitt og sama ráðuneytið og hef þess vegna verið þeirrar skoðunar að lögin um kosningar til sveitarstjórna ættu í raun að færast undir dómsmálaráðuneytið eins og aðrar kosningar og dómsmálaráðuneytið ætti að hafa umsýslu með sveitarstjórnarkosningum eins og öðrum kosningum það liggur auðvitað fyrir heilmikil þekking á framgangi kosninga og eins og ég segi það er væntanlega sama hvort menn eru að kjósa á alþingi eða í sveitarstjórn

meginreglur og lög þannig að ég vil nú geta þess að hér í þessari umræðu að það er mín skoðun að þessi lög ættu að heyra þar undir ég vil líka svona rétt í lokin vekja athygli á því að í umræðunni núna síðasta sólarhringinn hefur þess orðið vart meðal almennings að það eru margir sem telja að þegar óvenjulegt ástand skapast í sveitarstjórn eins og gerðist í borgarstjórn reykjavíkur núna alveg nýverið að þá ætti að vera heimild eða möguleiki á því að knýja fram nýjar kosningar til sveitarstjórnarinnar nú er þetta ekki hægt samkvæmt gildandi lögum

með því að rjúfa þing að þá ætti hugsanlega að vera til einhver sérstakur réttur til þess að knýja fram kosningar að nýju í sveitarstjórn til dæmis þannig að ef helmingur atkvæðisbærra manna í sveitarfélaginu gerði slíka kröfu þá yrði skylt að boða til slíkra kosninga sem þá mundu væntanlega gilda til loka þess kjörtímabils sem væri yfirstandandi þetta er nú meira til gamans sagt hér í tengslum við aðra atburði en frú forseti ég hef svona gert grein fyrir helstu sjónarmiðum sem liggja á bak við það frumvarp sem hér er flutt og ég legg til að frumvarpinu verði vísað til allsherjarnefndar það kann að vera að allsherjarnefnd telji eðlilegt að leita álits samgöngunefndar sem fer með lögin um kosningar til sveitarstjórna það er þá mat allsherjarnefndarinnar hvort það verður gert ég legg sem sagt til að frumvarpinu verði vísað til allsherjarnefndar og síðan til annarrar umræðu